Aș vrea să subliniez faptul că sectorul textil, după cum știm, are o contribuție deosebit de importantă la GDP ul tuturor statelor membre și, dacă vreți, inclusiv al României. Știm bine că acest sector creează noi locuri de muncă, în special pentru forța de muncă feminină. Sunt de acord și susțin măsurile pe care dumneavoastră le propuneți pentru că, știind cât de important este comerțul în actuala situație de criză, trebuie să știm cât de importante sunt măsurile pe care trebuie să le luăm pentru protejarea locurilor de muncă. Având în vedere că la sfârșitul anului trecut s a eliminat sistemul dublei supravegheri a importurilor de textile din China, care înțeleg că a fost un instrument important în monitorizarea pieței, aș dori să sugerez Comisiei să acorde o importanță mai mare acestui sector al textilelor dar și altor sectoare din industrie care sunt senzitive, precum oțelul, chimicalele și mașinile și, aș dori să sugerez Comisiei Europene să prezinte în mod regulat studii de impact, date statistice sau alte elemente, instrumente relevante privind aceste sectoare. Doresc încă o dată să salut măsurile pe care dumneavoastră le ați propus privind accesul, liberul schimb, fondurile, mediul